Vreau, pe de altă parte, să mă refer la contextul mai larg al discuției de astăzi situația din lumea arabă și Africa de Nord pentru a sublinia nevoia de a distinge în mod clar diferitele procese de schimbare. Sigur, în Siria, Yemen și Bahrain, cu toate nuanțele necesare, violența a fost principalul răspuns la revendicările de schimbare și, la limită, de democratizare exprimată de populație. Sper, cum cred că sperăm cu toții, că autoritățile din aceste țări vor înțelege că nu există o cale de ieșire, în afara unui proces de tranziție autentic, către democrație.

În acest context aș vrea să subliniez, pe de altă parte, exemplul Marocului, care, în acest sens, e foarte semnificativ, dovedind că o tranziție pașnică spre democrație este posibilă. Și în acest sens, salut a făcut o și colegul meu Millán Mon rezultatul referendumului de vinerea trecută, sperând că un vast program de reforme va fi pus în funcțiune, și că, pe de altă parte, partidele marocane vor juca un rol mai mare în modernizarea țării. În fine, aș vrea să evoc situația din Algeria, unde autoritățile au demarat un proces de reformă constituțională, și să subliniez că riscul violenței nu va putea fi evitat dacă acest proces nu e unul incluziv.